Monsieur le Président, la Banque mondiale, en vertu de son mandat, est tenue de contribuer à éradiquer la pauvreté dans les pays en développement. Quel que soit le projet soutenu par la Banque mondiale, la finalité doit toujours être la même. Qu'il s'agisse d'un investissement dans les secteurs sociaux de base la santé, l'éducation, l'accès à l'eau le financement d'un projet économique doit être conforme à sa mission. Et si elle fait de la lutte contre la pauvreté une priorité, nous serons satisfaits du mandat que nous avons donné à la Banque mondiale.

Deuxièmement, le dialogue politique entre la Banque mondiale et son partenaire doit porter à la fois sur la gouvernance politique et économique tant du pays concerné que de l'emprunteur. Troisièmement, là où la promotion de l'énergie renouvelable est possible à des coûts défendables, il importe de privilégier cette forme d'énergie. Quatrièmement, et je remercie le commissaire Piebalgs d'avoir déjà répondu à une de mes préoccupations dans sa réponse à Mme Keller, la Banque européenne d'investissement, de son côté, tient d'ores et déjà compte des remarques que je viens de formuler. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que la Banque mondiale fasse siennes les priorités d'ores et déjà adoptées par d'autres, notamment la Banque européenne d'investissement.

Je crois que le groupement de nos forces au sein de la Banque mondiale mériterait aussi un débat qui pourrait être utile pour résoudre les questions soulevées par Mme Keller, que je tiens aussi à féliciter pour son excellent travail.